Gospodine predsjedavajući, ja sam bila suzdržana jer kao zastupnica iż Hrvatske ne mogu zanemariti dvojakost ove inicijative. U prvom redu ona nadograđuje osobne slobode kroz veću slobodu kretanja i mogućnost zapošljavanja, ali s druge strane olakšava daljnje odumiranje siromašnih država članica. Slažem se da stanovnicima Unije kao pojedincima moramo omogućiti slobodu u odlučivanju o vlastitoj sudbini i da nacionalna država ne bi smjela imati upliv u stvari osobne prirode kako bismo u potpunosti uživali slobodu i demokraciju. No imam osjećaj da Unija ne shvaća mobilnost s dozom odgovornosti s kojom bi trebala. U teoriji, radi se o praktičnom rješenju koje olakšava zadovoljavanje potreba zajedničkog tržišta rada i omogućava veću slobodu pojedincu, ali u praksi, ona osuđuje siromašne države članice na ekonomsku i demografsku propast. Ako s jedne strane govorimo o solidarnosti i naglašavamo potrebu za smanjenjem razlika između bogatijih i siromašnijih članica, onda bismo trebali moći razumjeti što za siromašnije članice znači ostati bez mladog stanovništva i nacionalnih stručnjaka.